Pane předsedající, já chci pogratulovat pánům zpravodajům k zajímavé zprávě, která v některých místech je výrazně ambiciózní, a uvidí se, zda se ji podaří v budoucnu naplnit. Já za zvláště důležitou považuji tu část zprávy, kde se jasně hovoří o penězích. Marná sláva, těžko Evropa může do budoucna zvyšovat svoji obranyschopnost, pokud nezvedne peníze z jednotlivých národních rozpočtů, a případně nebude debatovat, zdali peníze z evropského rozpočtu by na obranu neměly být použity.

Měli bychom udělat vše pro to, aby jednotlivé státy EU opravdu výrazně zvýšily peníze na obranu.

Bez toho, že budou peníze, těžko lze do budoucna obranyschopnost zvedat. Ta zpráva uvádí velmi zajímavé číslo, že pokud by se opravdu podařilo do budoucna zvednout výdaje na obranu, mohli bychom získat až 100 miliard eur, to je obdivuhodná částka, která kdyby se investovala do evropského obranného průmyslu, kdyby se investovala do společného výzkumu, tak si myslím, že by to mělo výrazný multiplikační efekt nejen k větší obranyschopnosti, ale také k vytvoření nových pracovních míst, posílení evropských podniků a samozřejmě vojenský výzkum vždycky má pozitivní výsledky pro civilní obyvatelstvo a má další pozitivní přínosy.

Ostatně ta zpráva, v tom ji chválím, jasně říká, že je třeba vyvážit a rozšířit strategické partnerství mezi EU a NATO.